Proszę Państwa! O Ukrainie mówimy wiele, praktycznie raz w miesiącu trafia pod nasze obrady ten temat, i proszę popatrzeć z perspektywy, czy barwy czarne i białe są odpowiednie do tego, aby opisać sytuację w tym kraju. Na Ukrainie dzieją się sprawy podłe, bo podłością jest zamknięcie do więzienia byłego premiera i kilku ministrów.

Ale w tym samym kraju nowe prawo wyborcze przyjęto odpowiednio wcześniej za zgodą opozycji. W tym samym kraju zjednoczyła się opozycja po to, aby wspólnie wystąpić przeciwko Partii Regionów.

I przeciwko temu chcę zaprotestować. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą!